Hvala lepa. V bistvu sem se želel oglasiti glede ene stvari pa se bom glede še druge, ker sem bil izzvan. Najprej glede stališča Levice do prekarcev. Zdaj. To, kar Nova Slovenija predlaga, ni ukrep, ki bi koristil prekarcem. Vi ne targetirate posebej samozaposlenih, vi targetirate vse, od Dušana Šešoka do gazde, podizvajalce Luke Koper do, samozaposlenega, ne, pač vsi bodo razbremenjeni s tem vašim predlogom, ampak najbolj bodo razbremenjeni pač ravno veliki kršitelji, ki bodo oproščeni mislim, odškodnin v primeru, malomarnosti in tisti delodajalci, ki, bom tako rekel, ki svoje zaposlene najbolj terajo in imajo največ bolniških. Mi smo predlagali lani zakon, ki bi pa targetiral posebej prekarce. Mi smo predlagali, takole, ne, da, se Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju spremeni na način, da zdravstvena zavarovalnica samozaposlenim, ki ne zaposlujejo delavcev, se pravi samozaposlenim, in teh je štiriinsedemdeset odstotkov vseh espejev, izplača bolniško nadomestilo, s četrtim dnem zadržanosti od dela. Zdaj velja tako, kot, je pač tukaj zapisano, ne, po tridesetem mi pravimo s četrtim. In to je tudi v novi koalicijski pogodbi, je ta ukrep opisan. In sicer piše: "Našli bomo rešitev za zagotavljanje socialne in zdravstvene varnosti samozaposlenih oseb v primeru bolniškega dopusta v prvih tridesetih dneh na način, da ne bo prihajalo do zlorab." Torej se koalicija s tem strinja, samo treba je najti način, tega sistema ne bo zlorabljalo. To bomo mi v najkrajšem možnem času tudi pripravili in takrat seveda računamo na podporo. Ampak poudarjamo, treba je targetirati pač res samozaposlene, ker tukaj se z Novo Slovenijo strinjam, ne, da, dostikrat prihaja do primerov, da ti ljudje, ki so kot samozaposleni podizvajalci večjih firm, delajo bolni zato, da jih ne bi pač, te firme nadomestile, če gredo na bolniško, in da imajo izpad dohodka, če ne delajo, ker zanje pač ni bolniških dopustov, nimajo delodajalca, ki bi jim do enaintridesetega dneva plačal, in to je absolutno treba urediti, tako da, to bomo in pričakujem podporo. drugo. Pa moram odgovoriti glede glede tele polemike o Ameriki. Zdaj, najprej, gospod, Vrtovec me sprašuje, zakaj mladi Slovenci, ki odhajajo v Ameriko, potem ne prihajajo nazaj, ne, če je tam tako grozno. Takole vam bom rekel. V Ameriko po večini odhajajo mladi, zdravi, izobraženi ljudje in Amerika je zelo dobra država, če si ti mlad, zdrav in izobražen, problem pa nastane, ko zboliš, takrat nastane hud problem. Ti ljudje, ki odhajajo tja, se seveda na kratek rok ne vračajo, zaradi tega, ker je za to njihovo osebno situacijo ta država dobra, ne, ampak zavarovanja, ki ti jih nudi, so pa nekaj drugega. In če vam dam drugi primer, ko me sprašujete, če poznam koga, ki živi tukaj in je iz Amerike in bi na enak način to videl, kot vidimo mi. Pred enim letom je Noah Charney, Američan, ki živi v Kamniku, napisal knjigo Slovenologija, oziroma Slovenology, je bestseler, mislim, da je že prek deset tisoč izvodov prodal. in v njej pravi tole, nimam knjige tukaj tako, da vam bom prebral, kaj je povedal v intervjuju za Delo. Ne, pač pravi, da je Slovenija najboljša država na svetu in potem ga pač novinarka vpraša, če to misli resno, in on reče: "Ja, to povsem resno mislim, to je raziskano, ne govorim na pamet. Vsaj po mesec dni sem živel v osmih evropskih državah in opažam, da ima Slovenija najboljši celoten življenjski paket, denimo razmerje med kakovostjo in stroški dela, pa tudi druge stvari, kot so narava, kakovost zavarovanj, zdravstveni sistem, vrtci, odnos do nosečih mamic. Če vidiš, kaj ljudje dobijo za svoje davke v primerjavi z drugimi državami, je to veliko bolje." To je povedal Američan, ki živi tukaj. In mislim, da se lahko pod to mnenje samo podpišemo.